Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani gospod minister! Zdaj mineva sto dni, odkar ste prevzel Ministrstvo za obrambo. Niste prvič tam. V času prve Janševe vlade ste bil celoten mandat. Skratka, teh sto dni verjamem, da je ravno prav, da ste se seznanil z aktualno situacijo. Verjamem, da ste primerjal, kakšno je stanje po tem, ko ste leta dva tisoč osem odšel z ministrstva in kakšno je stanje sedaj, ko ste prišel, in verjamem, da ste zgrožen nad tem, kar tam vidite. Je v tem času, z izjemo, zamenjave šefa obveščevalno-varnostne službe nekaj povišanj in pa zamenjavo načelnika Generalštaba Slovenske vojske generala Gederja, o katerem, danes tukaj ne bom spraševal, ker sem v ta namen napisal pisno poslansko vprašanje, se zaenkrat, še ni zgodilo nič. Poleg tega, da je bilo seveda tudi pomembno to, da ste nekako zamrznil oziroma ustavil iz takšnih, bodisi drugačnih razlogov nakup, osem krat osem kolesnikov za izgradnjo, prve srednje bataljonske vojne skupine, ki bi jo morala Slovenija, če želimo slediti ciljem zmogljivosti, v aktualnem obdobju doseči do leta dva tisoč dvaindvajset. Spoštovani gospod minister! Moje vprašanje vam je: Kakšna je vaša vizija razvoja in pa opremljanja Slovenske vojske? Kdaj lahko pričakujemo, da bodo oklepniki štiri krat štiri Oshkosh dobavljeni? Kdaj lahko pričakujemo, da bodo dobavljena vozila za prevoz pehote osem krat osem, ki bodo jedro srednje bataljonske vojne skupine? Kako je z nakupom samohodnih havbic, ki jih prav tako potrebujemo za srednjo bataljonsko vojno skupino? Nadalje me zanima, ali nameravate v beli knjigi in pa potem v dokumentih, ki se jih bo sprejemalo, tako z dolgoročnim kot srednjeročnim, načrtom, razvoja Slovenske vojske in pa opremljanja, številko, ki je trenutno zapisana, to se pravi osem tisoč pripadnikov stalne sestave in pa dva tisoč pripadnikov poklicne rezerve, znižati na ta način, da boste lahko rekli, da ni več problema, recimo, konkretno, ali nameravate številko stalne sestave znižati na šest tisoč pripadnic in pripadnikov in boste potem lahko rekli: "Imamo jih šest tisoč šeststo petdeset, kar pomeni, da je Slovenska vojska in pa njene enote, da so popolnjene tako, kot mora v skladu z dokumenti biti." In posledično ali boste naložili, novi načelnici generalštaba, da spremeni kriterije oziroma metode ocenjevanja Slovenske vojske tako, da morebiti prihodnje leto verjetno ocena še ne bo izboljšana, za leta dva tisoč dvajset pa lahko pričakujemo, da bo na podlagi novih kriterijev, ki bodo seveda izkrivljali realno sliko, Slovenska vojska pozitivno ocenjena, tako za delovanje v miru kot za primer delovanja v vojni?